um klukkan tvö fimmtán í dag fer fram utandagskrárumræða um verðbætur á lán málshefjandi er háttvirtur þingmaður karl fimmti matthíasson hæstvirtur fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund